hins vegar er spurning líka getum við gert sömu kröfur innan styttri tímaramma það mætti líka endurskoða það og það tel ég að væri mjög mikilvægt ég vil líka nefna það að til dæmis í danmörku eitt af því sem menn nota til að laða að erlenda fjárfestingu því að það er mjög oft að þú þarft að halda úti dýrum starfskröftum í byrjun til þess að kanna og skoða fjárfestingarmöguleika og þá eru þeir með sérstakar skattafrestanir og skattaívilnanir á stjórnendateymum og sérfræðingum sem eru yfir ákveðnum tekjumörkum ég held að þetta gæti líka verið ein leiðin til þess að fá fyrirtækin til þess að freista þess að senda eða koma starfsfólki hingað til okkar til þess að vinna með okkur ég vil líka undirstrika annað að við það að laða að erlent vinnuafl og við það að nýta orkuna okkar finnst mér rosalega mikið atriði að þetta sé ekki allt á sama sviði og mér finnst líka rosalega mikið atriði að það sé skoðað hversu mörg störf koma á hverja orkueiningu þannig getum við verið með störf sem kalla á eitt starf þá er ég ekki að tala um afleidd störf heldur eitt starf í viðkomandi verksmiðju eða framleiðslu og svo getum við verið með aðra framleiðslu sem jafnvel kallar á fjögur störf á eins og hvert megavatt og ekki nóg með það heldur getur hlutfallið þar verið kannski fimmtíu sextíu prósent hálaunastörf þetta finnst mér líka þurfa að skoða því miður herra forseti er ástandið að verða þannig í heiminum að maður veit ekkert hvar þetta endar við hefðum getað selt orku eins og ekkert væri fyrir hálfum mánuði mánuði þetta er kannski allt að breytast sama getur auðvitað gerst með okkar helstu afurð